kans. Wij hebben in Nederland heel goede ervaringen met de ecocombi's positieve effecten op de verkeersveiligheid en betere milieuprestaties. Er zijn steeds meer rapporten van de Duitse regering dit zeg ik tegen collega Ertug waarin staat dat ze goed zijn voor het milieu. Ondertussen begrijp ik heel goed dat wij subsidiair, bilateraal verder mogen met de ecocombi's. Dus als wij binnenkort een compromis zouden kunnen maken binnen de Benelux of met Noordrijn Westfalen, dan komen